Ce rapport vient donc mettre un terme à cette distorsion de concurrence, qui handicape toute une filière, qui porte pourtant des promesses significatives pour l'avenir de l'agriculture en Europe. Il vise ainsi à établir, pour les engrais organiques, des conditions de concurrence égales à celles des engrais minéraux. Ce rapport, partie intégrante du paquet sur l'économie circulaire, a réussi à surmonter de nombreuses et diverses problématiques collatérales qui touchaient même à d'épineuses questions géopolitiques. Nous pouvons malgré tout regretter l'absence de pragmatisme de certains, qui ont eu du mal à accorder aux acteurs économiques des objectifs et des délais raisonnables pour s'adapter aux nouveaux critères de conformité. Le résultat des négociations interinstitutionnelles propose toutefois un accord convenable, qui devra être rapidement complété pour favoriser l'innovation dans la filière des fertilisants. Je pense notamment aux acteurs français de la filière, à qui cet accord sera profitable.